Es hat System, weil er nämlich gleichzeitig fast noch am gleichen Tag den demokratischen Abgeordneten Schumer beleidigte, als dieser vor dem Hintergrund seiner Biographie, angesichts des Todes seines Großvaters und enger Familienangehöriger in deutschen KZs, darüber redete, was das bedeutet, wenn Menschen wegen ihres Glaubens ausgegrenzt werden, nicht einreisen dürfen,

Ich glaube, es ist diese Art und Weise der Auseinandersetzung, die wir bekommen werden darauf müssen wir uns einstellen. Wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, dass, wenn wir beweisen wollen, dass unser System, dass die Europäische Union dem etwas entgegenzusetzen hat dieser Verachtung von Menschen entgegentreten kann wir dann beweisen müssen, dass wir besser sind.

Nein, das ist es auch nicht. Also beweisen wir und setzen wir unsere Werte tatsächlich dieser Verachtung von Trump entgegen und sorgen wir mit einer anderen, mit einer solidarischen Migrationspolitik dafür, dass Menschen, die Schutz suchen, hier nicht als Wurzel des Übels betrachtet werden und als diejenigen, die Terror und Kriminalität zu uns bringen, sondern dass wir hier unseren Werten verpflichtet bleiben und hier gemeinsam agieren. Ich sage es nochmal Was wäre nach 1945

Wie schmerzlich hätten wir sie vermisst, wenn sie den Nazis in die Finger geraten wären? Und genau das muss uns dazu verpflichten, dass wir uns auf diese Spielchen nicht einlassen. Aber nicht einfach nur wild zurückschlagen, sondern mit dem, was wir besser machen können, beweisen, dass wir etwas entgegenzusetzen haben und dass wir mit den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern, die sich zur Wehr setzen, hier auch kooperieren. Im Übrigen das auch noch abschließend gesagt Das, was mir in diesen Tagen wirklich Hoffnung gegeben hat, das ist, dass unmittelbar am Tag der Amtseinführung und auch in den Tagen danach überall in der Welt und insbesondere in den USA Tausende, Hunderttausende von Frauen sich gegen ein solches Menschenbild gestellt haben. Da geht es nicht nur um die Diskriminierung von Frauen, sondern es geht generell um die Achtung und den Respekt des Einzelnen von Menschen, ob Frauen, ob ausgegrenzt, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Glauben. Darum geht es, und das ist das, was wir auch bei uns durchsetzen müssen. Bekämpfen wir Trump und seine Ideologie, indem wir ihn beispielsweise auch daran hindern, in irgendeine Situation zu kommen, dass er tatsächlich den Knopf auslöst! Sorgen wir ein bisschen mehr für Sicherheit, schaffen wir die amerikanischen Atomwaffen von EU Boden endlich